Monsieur le Président, je voudrais féliciter nos rapporteurs pour la qualité de leur travail et apporter un commentaire complémentaire. Il y a deux ans à peine, certains collègues paraissent l'avoir oublié, les ministres des finances accusaient l'Union de dépenser trop peu et de dépenser trop lentement. En ce moment même, cruelle ironie, le Conseil européen essaie de trouver une solution aux excès d'endettement auxquels cette attitude a conduit.

Nous sommes conscients, Monsieur le Président du Conseil, des contraintes auxquelles les budgets nationaux ne peuvent plus échapper.

Nous avons la volonté de parvenir à un accord rapide mais nous serons attentifs à quatre points premièrement, la prise en compte des priorités du Parlement, comme l'ont indiqué nos rapporteurs, en particulier sur les dépenses de compétitivité et sur l'action de l'Europe dans le monde. Deuxièmement, la cohérence entre les décisions prises par le Conseil européen et leur traduction budgétaire une cohérence dont les ministres du budget donnent parfois une image infidèle, par exemple, sur la politique d'immigration ou sur les moyens de la supervision financière. Troisièmement, la justice envers les pays qui ont le plus besoin de l'aide européenne pour rattraper le retard auquel une histoire tragique les avait condamnés. Ces pays ne doivent pas être les victimes indirectes de la mauvaise gestion de certains autres États membres. Quatrièmement, le financement des priorités des actions phares de la stratégie Europe 2020. Les marchés financiers eux mêmes se rendent compte, aujourd'hui, que c'est le retour à la croissance qui sera la meilleure garantie du remboursement de la dette. Nous accusons beaucoup les marchés et les banquiers d'être myopes. Ne devenons pas aveugles quand ils commencent, eux mêmes, à être un peu plus clairvoyants.